Señor Presidente, en un momento de fuertes tensiones sociales no se puede menos que saludar con efusión el gran acuerdo de concertación social en España entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales. Este acuerdo es ejemplar para Europa donde, desde hace tiempo, no se producen semejantes hitos. A tener muy en cuenta también los razonamientos de Cándido Méndez, uno de los principales protagonistas de ese pacto español, que el pasado martes 8 de febrero asistió en Bruselas a la reunión del Consejo Económico y Social.